W sprawozdaniu o wzmocnieniu pozycji gospodarczej kobiet wbrew deklarowanym intencjom znalazły się narzędzia społecznej degradacji kobiet. Uzależnianie pozycji gospodarczej kobiet od tzw. prawa do aborcji jakkolwiek by nie było nazywane jako prawa reprodukcyjne czy seksualne przyjmuje za rzecz naturalną nakłanianie kobiet przez pracodawców do wyboru między macierzyństwem a pracą zawodową. Oczywiście takie podejście wpisuje się w kulturową presję na kobiety, żeby rezygnując częściowo albo wręcz całkowicie z macierzyństwa, konkurowały z mężczyznami. Traktowanie macierzyństwa i roli kobiet w rodzinie jako obojętnych albo zbędnych społecznie prywatnych opcji jest najwyższą krzywdą, którą liberalny konsumpcjonizm wyrządza kobietom, dzieciom, rodzinom i całemu społeczeństwu.